Plățile cu cardul pe internet sau de pe telefonul mobil pot oferi numeroase avantaje consumatorilor.

Încă există diferențe mari în ceea ce privește plățile cu cardul între statele membre, iar piețele sunt, în continuare, fragmentate. Zona unică de plăți în euro urmărește să elimine decalajele existente. Ea contribuie la transformarea pieței într una mai inovatoare și competitivă. Dar întrebarea este cât de sigure sunt aceste sisteme în țările în care nu există încă o tradiție în acest sens, iar riscul de fraudă persistă? Cred că trebuie să se asigure un nivel ridicat de securitate, ca garanție împotriva riscului de fraudă.